Ein Land, das der älteste neuzeitliche Staat auf dem Balkan ist, mit großer slawischer, aber auch albanischer Kultur, ein Begegnungsort zwischen Christen und Muslimen.

Deshalb begrüße ich den ausgezeichneten Bericht von Charles Tannock und glaube in der Tat, dass ein montenegrinischer Kommissar und montenegrinische Parlamentarier auch eine Bereicherung für diese Europäische Union wären.